Señora presidenta, la verdad es que las condiciones climáticas que enfrentamos en los días peores del fuego son condiciones no comunes en estas fechas, pero es verdad que, detrás de todos los incendios que arrasaron Asturias, están incendiarios, están comportamientos criminales que hay que perseguir. Pero, con independencia de perseguir a todas las personas que están cometiendo actos delictivos prendiendo el monte, prendiendo el bosque en Asturias, necesitamos mejorar las condiciones de prevención, porque el cambio climático es un reto al que tenemos que responder de manera global, como ha dicho el comisario.

Agradecemos y esperamos esa mejora del sistema de protección civil europeo, pero necesitamos claramente mejorar los sistemas de prevención y ahí necesitamos más apoyo de Europa. Y en estos momentos necesitamos apoyo de Europa para flexibilizar el uso del Fondo de Solidaridad, que tenemos que poner en funcionamiento ya.